Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Waldbrände im Amazonas sind eine riesige Katastrophe. Ich will das nur an einem Beispiel deutlich machen Beim Pariser Klimaabkommen hat sich Brasilien ja nicht verpflichtet, wesentlich die Emissionen aus der Industrie oder aus anderen Bereichen zu reduzieren, sondern die wesentlichen Verpflichtungen Brasiliens im Pariser Abkommen sind im Bereich Wald Schutz des Waldes und Wiederaufforstung. Und wenn das dann überhaupt nicht funktioniert, dann ist das ein ganz großes Problem auch für das Weltklima. Aber Es gibt auch Waldbrände andernorts, und darüber sollten wir mindestens genauso intensiv sprechen.

Haben wir dann unter Kontrolle, was China und andere machen? Ich glaube, der Weg des Dialoges natürlich Druck ausüben und auch Mercosur nicht unkritisch durchwinken, aber offen damit umgehen und sehen, wie wir das Problem wirklich an der Wurzel packen können. Und wir müssen auch selbst Verantwortung übernehmen. Wir haben gestern über die Wälder in der Europäischen Union gesprochen. Wir müssen unseren Wald schützen, vielleicht auch sogar in Europa über Wiederaufforstung reden, und für beides brauchen wir ein Follow up. Es ist vielleicht gut, dass wir jetzt heute zu beiden Themen Wälder in Europa und Wälder international keine Entschließung haben, aber bei beiden Themen müssen wir handeln, sorgfältig überlegen, was richtig ist, und dann entscheiden, und das sollten wir in den nächsten Wochen gemeinsam tun.